Panie Przewodniczący!

Trzy kwestie są tutaj bardzo istotne. Po pierwsze, troska o to wyrażona w przemówieniu pana premiera żeby nie dzielić Europy na zachodnią i wschodnią, nie mnożyć nieufności.

Świetnie, że pan premier wspomniał nazwisko prekursora integracji europejskiej, Milana Hod y. I wreszcie batalia o to, by przeciwstawić się protekcjonizmowi, zamykaniu się rynków bogatych krajów europejskich w tym konkurencyjności kosztem energii gospodarczej, szczególnie tej energii, którą przejawiają narody Europy Środkowo Wschodniej.